Und das notwendige Geld muss zur Verfügung gestellt werden. Wenn man weniger Geld zur Verfügung stellt, muss man auch entsprechende Aufgaben zusammenstreichen.